Dzisiaj jest niezwykle ważny dzień, bowiem bez względu na płeć mówimy o przeciwdziałaniu luce płacowej, która dotyka większości krajów, dotyka kobiet.

I myślę, że to jest właśnie ten kierunek.

Różnica zmniejszyła się zaledwie o jeden procent w ciągu ostatnich siedmiu lat.